Pani Przewodnicząca! Choć jednym z filarów unii energetycznej jest solidarność, w Unii Europejskiej nadal realizowane są takie przedsięwzięcia jak Nord Stream, które tę solidarność podważają. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że projekt Nord Stream jest projektem, który uderza w bezpieczeństwo energetyczne Europy. Dziś chcę dodać, że ten projekt stanowi także poważne zagrożenie dla rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu. Dotychczasowe dwie nitki Nord Stream położone są na głębokości 16 metrów, więc do portu w Świnoujściu i Szczecinie nie mogą wpływać większe jednostki o zanurzeniu większym niż 13,5 metra. Uniemożliwia to zawijanie do portu w Świnoujściu kontenerowców i masowców. Co więcej realizacja projektu Nord Stream II utrwali ten stan rzeczy i praktycznie zablokuje dalszy rozwój portu w Szczecinie i Świnoujściu. Dlatego apeluję do Komisji Europejskiej, aby dokonała oceny zgodności gazociągu Nord Stream z unijnym prawem, z celami energetycznymi Unii Europejskiej, w tym z zasadą solidarności, oraz zgodności tego projektu z planowanym rozwojem niebieskiej gospodarki w rejonie Morza Bałtyckiego.